Monsieur le Président, je m'adresse en particulier aux collègues qui, comme moi, ne sont pas membres de la commission de l'agriculture et du développement rural, mais qui sont très concernés par ce dossier sur la PAC.

Je prends un exemple, Monsieur le Commissaire, celui de la question du lait on le sait, le groupe de travail à haut niveau n'a pas fourni là des résultats intéressants et adéquats. La surproduction n'est pas un mode de fonctionnement, la surproduction, c'est complètement suicidaire. C'est suicidaire pour les éleveurs, parce que cela ne les rémunère pas et ils vendent à perte.

Ce modèle là, c'est celui que nous demandent ces centaines de milliers de citoyens européens.

Il est encore temps de mettre le doigt sur les domaines où il est possible de faire bouger cette PAC vers quelque chose de plus équitable et de plus vert. C'est le moment, c'est notre responsabilité, et je vous appelle je nous appelle à la prendre.